Het comité was meer dan duidelijk de rechten van personen met een handicap zijn fundamentele mensenrechten.

Dat wil zeggen dat mensen met een beperking ook gelijkwaardige toegang moeten kunnen krijgen tot EU fondsen en EU projecten.